Ich habe festgestellt, dass eine die wir vom Parlament uns gewünscht haben, nämlich die Stärkung der WTO in Richtung Administration, weil wir massive Beschwerden haben, dass dort die Richter ausscheiden werden, und obwohl Amerika vor wenigen Tagen wieder einen neuen Fall auf den Tisch gelegt hat keine Richter— Nachbestellung erfolgt.